Regretăm că doar șapte din cele 18 consultări în curs pentru anul 2012 sunt în toate limbile oficiale ale Uniunii, restul fiind doar în limba engleză. Din păcate, domenii importante, precum bugetul, energia, transporturile, impozitarea, piața internă, drepturile consumatorilor, siguranța alimentară și pescuitul nu sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii. Salutăm înființarea site ului Vocea ta în Europa, dedicat elaborării interactive a politicilor, îmbunătățirii guvernanței europene și ameliorării procesului de reglementare. Din păcate, din cele 35 de domenii de pe site ul Vocea ta în Europa, patru sunt în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii, opt în 22 de limbi oficiale ale Uniunii, patru doar în engleză, franceză, germană, două doar în engleză, franceză, unul în engleză și germană și 16 doar în limba engleză. Domnule comisar, dacă Comisia nu are suficiente resurse pentru asigurarea documentelor în toate limbile oficiale ale Uniunii, consider că este momentul să angajați mai mulți juriști lingviști pentru toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.